Señora presidente, en Europa tenemos un discurso de moda muy bonito, muy recurrente, sobre el que a las primeras de cambio empieza a fallar y evidencia la hipocresía de un debate, que muestra que, mientras se añaden nuevas obligaciones ambientales a nuestros agricultores, disminuyen paulatinamente los requisitos de los productos importados. El problema es que estos productos, los nuestros y los importados, compiten en un mercado global, pero no con las mismas reglas. Mientras que en la Unión Europea hay cada vez más normas medioambientales, en Mercosur se permite, por ejemplo, el uso de los antibióticos con hormonas del crecimiento y la soja modificada genéticamente. Y, en este sentido, debemos recordar las estrictas normas de obligado cumplimiento para los productores europeos en materia fitosanitaria y de sanidad animal, además del respeto del medio ambiente. El capítulo de la sostenibilidad en el Acuerdo de Mercosur es una simple declaración de intenciones que contrasta con la realidad de cómo los países de Mercosur producen sus alimentos.